ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um aðför númer níutíu nítján hundruð áttatíu og níu flutningsmenn auk mín eru árni þór sigurðsson lilja mósesdóttir björgvin g sigurðsson guðfríður lilja grétarsdóttir gunnar bragi sveinsson lilja rafney magnúsdóttir margrét tryggvadóttir róbert marshall sigmundur ernir rúnarsson sigurður ingi jóhannsson og þráinn bertelsson fyrstu grein er svohljóðandi við sextugustu og þriðju grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi fjárnámi verður ekki lokið án árangurs hafi sýslumaður lokið gerð gagnvart sama gerðarþola án árangurs á síðustu þremur mánuðum annarri grein lög þessi öðlast þegar gildi í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að með frumvarpi þessu er lögð til breyting á aðfararlögum á þann hátt að sýslumönnum verði ekki heimilt að ljúka gerð með árangurslausu fjárnámi ef sami gerðarþoli hefur innan þriggja mánaða þurft að sæta árangurslausu fjárnámi fyrir annarri kröfu bannið sem ákvæðið felur í sér hefur ekki áhrif á fyrningarfrest krafna þar sem hann er rofinn við það tímamark þegar beiðni um fullnustu berst héraðsdómara eða sýslumanni samanber átjándu grein laga um fyrningu kröfuréttinda númer hundrað fimmtíu tvö þúsund og sjö með breytingunni munu kröfuhafar ekki tapa réttindum sínum heldur er um að ræða frestun á fullnustu gerðar á meðan í gildi er árangurslaust fjárnám samkvæmt fyrsta tölulið annarri málsgrein sextugustu og fimmtu grein laga um gjaldþrotaskipti og fleira númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og einn getur lánardrottinn krafist þess að bú skuldara verði tekið til gjaldþrotaskipta meðal annars ef fjárnám hefur verið gert hjá skuldara án árangurs að einhverju leyti eða öllu á síðustu þremur mánuðum fyrir frestdag flutningsmenn telja því óþarft að fleiri kröfuhafar sækist eftir því að gera árangurslaust fjárnám hjá skuldara innan þessara þriggja mánaða

flutningsmenn telja óbreytt fyrirkomulag geta ýtt undir það að innheimtuaðilar krafna krefjist gerða sem óþarft er að framkvæma samkvæmt lögum

en þau miklu skuldaskil sem nú fara fram eftir efnahagshrunið tvö þúsund og átta mega ekki vera féþúfa innheimtuaðila með breytingunni kemur fram skýr vilji löggjafans til þess að kröfuhafar nýti árangurslaus fjárnám annarra kröfuhafa innan þriggja mánaða frá gerð þeirra til þess að krefjast gjaldþrotaskipta eða eftir atvikum afskrifa kröfur sínar hvort sem um er að ræða innheimtuaðila hins opinbera eða einkaaðila á mannamáli og í hnotskurn þýðir þessi breyting á lögum um aðför að í stað þess að kröfuhöfum sé heimilt að nýta árangurslaus fjárnám annarrar kröfuhafa til að óska eftir gjaldþrotaskipti skuldara eða að afskrifa kröfu er beinlínis ekki gert ráð fyrir öðru en á þessu þriggja mánaða tímabili ætli kröfuhafi að óska gjaldþrotaskipta á búi skuldara eða afskrifa kröfu breytingin á að leiða til þess að sýslumenn þurfi ekki að annast óþarfa vinnu en þeir eru auðvitað undir miklu álagi undir þeirri niðurskurðarkröfu sem á þá hefur verið sett undanfarin ár gerðarbeiðendur þurfa ekki að greiða fyrir innheimtuaðgerð sem er óþörf og gerðarþoli þarf ekki ítrekað að mæta samkvæmt boðun til sýslumanns til þess að lýsa yfir eignaleysi sínu